3 rokovacieho poriadku, pretože niektoré pozmeňujúce návrhy v správe pána Cashmana mierne presahujú potrebný rámec zverejňovania informácií na dosiahnutie potrebnej miery verejnej kontroly. Som presvedčený, že dobrý úmysel Komisie na rozšírenie prístupu verejnosti k dokumentom Únie je potrebné kvalifikovane rozvinúť a nepokračovať v kontraproduktívnych sporoch o zverejňovaní diskrétnych informácií, ktoré z rozličných dôvodov skutočne nie je vhodné rozširovať.